alþingi er komið saman á ný til sex daga framhaldsfunda þar sem frá var horfið í sumar fram undan er svo annasamt þing þar sem fjölmörg mál verða tekin fyrir sem öllum er ætlað að leiða til breytinga til að bæta stöðu þjóðarbúsins og vera til hagsbóta fyrir heimilin í landinu mörg stór verkefni brenna mér á hjarta sem félags og húsnæðismálaráðherra húsnæðismál og skuldamál heimilanna ber þar hæst því að þar er þörf fyrir veigamiklar breytingar og úrbætur í lok júní síðastliðinn samþykkti alþingi þingsályktun um aðgerðir vegna skuldavanda heimilanna og eðli málsins samkvæmt eru þar ýmis verkefni á ábyrgð velferðarráðuneytisins á vegum þess hefur í sumar verið unnið að því verkefni sem snýr að lausnum fyrir eigendur yfirskuldsettra íbúða í samvinnu við innanríkisráðuneytið og markmiðið er að gera eigendum yfirskuldsettra íbúða kleift að losna án gjaldþrots undan eftirstöðvum sem veðið stendur ekki undir gangi þetta eftir er um að ræða tímabundna aðgerð til að leysa vanda tengdan afleiðingum efnahagshrunsins niðurstaða ætti á liggja fyrir undir lok þessa mánaðar hitt verkefnið snýr að aðstoð við eignalausa einstaklinga vegna gjaldþrots sem geri þeim kleift að greiða nauðsynlegan kostnað sem fellur til þegar einstaklingur óskar eftir gjaldþrotaskiptum á búi sínu niðurstöðu er einnig að vænta í þessum mánuði stærsta verkefnið til að rétta stöðu heimilanna felst auðvitað í þeim loforðum sem stjórnvöld hafa gefið um að leiðrétta stökkbreytt verðtryggð lán heimilanna þetta verkefni er algjört forgangsmál ríkisstjórnarinnar og mikið réttlætismál við höfum alltaf litið svo á að örlagavaldarnir sem með óábyrgu framferði sínu ollu því að verðtryggðar skuldir stökkbreyttust eigi að standa skil á sínu og greiða fyrir sjálfsagða leiðréttingu sem heimilin eiga rétt á það er mikill misskilningur að setja beri kröfuhafana í forgang og tryggja þeim hámarkskostnað af eignum sínum á kostnað ríkissjóðs og heimilanna með uppgjöri þrotabúanna mun skapast svigrúm sem verður nýtt til hagsbóta fyrir íslensk heimili það er hið eina rétta fátt er nefnilega fólki mikilvægara en að eiga öruggt þak yfir höfuðið að eiga tryggan samastað fyrir sig og sína þar sem fjölskyldan á sinn griðastað og getur notið stjórnarskrárvarins réttar síns til friðhelgi einkalífs heimilis og fjölskyldu þetta er einn af hornsteinunum í hugmyndum okkar og verkefnum stjórnvalda fram undan verkefnastjórn á mínum vegum mun í byrjun næsta árs í samræmi við ályktun alþingis skila mér tillögum um framtíðarstefnuna í húsnæðismálum sem meðal annars eiga að taka til hagkvæmasta fyrirkomulagsins við fjármögnun almennra húsnæðislána leiðir til að tryggja virkan leigumarkað og tillögu um hvernig best verði staðið að skilvirkum félagslegum úrræðum fyrir þá sem þess þurfa með ég legg ríka áherslu á víðtækt samráð í þessari vinnu og ég fagna þeirri þingsályktunartillögu sem hér er komin fram frá háttvirtum þingmönnum samfylkingarinnar hvað snýr að ástandinu á leigumarkaðnum það er líka einkar ánægjulegt að geta sagt það hér að nánast allar þær hugmyndir sem hér eru eru þegar til skoðunar eða í vinnslu hjá ríkisstjórninni það er nefnilega þannig að húsnæðismálin eru mál sem varða okkur öll aftur á móti eru aðstæður fólks misjafnar og því hef ég lagt mikla áherslu á það að valkostir í húsnæðismálum verða að vera fjölbreyttir og mæta ólíkum þörfum og fjárhagslegum burðum fólks virðulegi forseti húsnæðismál skuldamál og kjaramál eru okkur landsmönnum ofarlega í huga nú um stundir sem er afar skiljanlegt því að á öllum þessum sviðum hefur þrengt að hjá okkur flestum á undanförnum árum að sjálfsögðu munum við ekki á augabragði endurheimta þær skerðingar sem urðu á lífskjörum í kjölfar efnahagshrunsins aftur á móti er full ástæða til bjartsýni við stefnum ótrauð fram á við margt horfir þegar til betri vegar og þær aðgerðir sem stjórnvöld vinna núna og verður hrint í framkvæmd á næstu mánuðum eiga eftir að skila heimilum þessa lands betri kjörum og auknum lífsgæðum nú í dag hafa samtök öryrkja og ellilífeyrisþega haldið hvatningarfund hér framan við alþingishúsið sem er einfaldlega ætlaður til þess að halda okkur sem hér sitjum við efnið um að bæta kjör þessara hópa líkt og stefnt er að ég tek þessari hvatningu fegins hendi og mun leggja kapp á að gera mikilvægar breytingar á almannatryggingalöggjöfinni sem skilar lífeyrissjóðsþegum þeim auknu lífsgæðum sem við höfum talað um líkt og kemur fram í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar fyrsta skrefið til afnáms fyrri skerðinga var tekið í sumar og við munum halda áfram þar til skerðingarnar hafa verið afnumdar ég legg líka áherslu á að ljúka við heildarendurskoðun laga um almannatryggingar

starfsgetumat verður takið upp í stað örorkumats og starfsendurhæfingarúrræði stórefld til að fyrirbyggja ótímabæra skerðingu á starfsorku eins verður áhersla lögð a aukna möguleika fólks til sveigjanlegra starfsloka ásamt einföldun sem var megináhersla þeirrar nefndar sem vann á tíð fyrri ríkisstjórnar hæstvirtur forseti uppbygging til framtíðar fyrir fólk og fjölskyldur með áherslu á vinnu velferð og öruggt heimili fyrir alla um þetta snúast þau verkefni sem ríkisstjórnin leggur áherslu á þau verkefni sem ég legg áherslu á í störfum mínum fram undan og við munum í sameiningu vinna að framgangi allra þeirra stóru mála sem kveðið er á um í stjórnarsáttmála og munum skila þjóðinni áfram til bjartari og